forseti vill láta þess getið að gert verður hlé á þingfundi milli klukkan eitt og þrír fyrir matarhlé

forseti vill einnig geta þess að forseti króatíska þingsins luka bebic verður gestur þingsins í dag hann verður á þingpöllum klukkan sextán og biður forseti þingmenn um að vera til staðar í þingsal er hann verður ávarpaður af þingforseta úr forsetastóli